Hans had zeven jaar geleden een innovatief idee een online ticketverkoopplatform.

Deze ondernemers met lef en visie hebben wij in Nederland en in Europa hard nodig. Hans vertelde mij blij te zijn met een geharmoniseerde Europese aanpak, maar de wirwar van regels maakt het nu bijna onmogelijk om overal aan te voldoen.

Administratieve regeldruk, moeilijk te verkrijgen financiering en toegang tot andere markten zijn drempels waar deze ondernemers mee te maken krijgen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want gemakkelijk over de grens kunnen zakendoen is nu juist een van de belangrijkste voordelen van de EU. Kortom, Europees beleid moet ondernemerschap stimuleren en aansluiten bij de concrete behoeftes op de werkvloer.